V prvom rade by sme sa museli na Blízkom východe dopracovať k trvalému mierovému usporiadaniu v tejto časti sveta rešpektovanému všetkými dotknutými štátmi. Následne by sme museli vedieť garantovať stabilitu takémuto územnému a politickému usporiadaniu a medzi krajinami vytvoriť atmosféru spolupráce, porozumenia a dôvery. Súhlasím s tým, že pasivita a rezignácia na úsilie o vytvorenie takejto zóny v najvýbušnejšom regióne sveta by bola vážnou chybou, ale reálne zhodnotenie našich možností a definovanie si postupných parciálnych krokov, ktorými by sme sa mohli bezpečne posúvať dopredu, by nám pomohlo dať tomuto úsiliu lepší pragmatický rámec.